Señora Presidenta, como jurista y como diputado al Parlamento Europeo, estoy seguro de compartir, con muchos ciudadanos que nos siguen, la sensación de que estamos ante un debate desenfocado. De manera que vamos a intentar algunas clarificaciones. En primer lugar, estamos hablando de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es una institución de la Unión Europea, sino un órgano jurisdiccional de un círculo concéntrico con la Unión Europea, pero distinto de compromiso con el Estado de Derecho, la democracia representativa y los derechos humanos. En segundo lugar, estamos hablando de una resolución judicial, y ninguna resolución de este Parlamento puede revocar ni modificar ninguna resolución dictada por un tribunal de justicia. En tercer lugar, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es profundamente respetuosa con la libertad religiosa y con su corolario que es el pluralismo religioso. La libertad religiosa forma parte de las tradiciones constitucionales comunes, del Derecho constitucional de los Estados miembros, y también es un derecho fundamental protegido por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Por tanto, la sentencia razona, con una fundamentación jurídica sólida, la protección de la libertad religiosa. No la niega en absoluto. Y, además, lo hace por unanimidad un prestigioso tribunal que ha influido en la conformación de la cultura de los derechos humanos durante casi sesenta años. Pero, en último término, y esto es lo importante, es necesario recordar que ninguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene como consecuencia la necesidad de modificar la legislación de ningún Estado miembro que haya suscrito el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, porque la sentencia reconoce un derecho frente a una violación en un caso concreto. Y sólo a partir de ahí, a los Estados miembros les corresponderá tomar las decisiones oportunas acerca de las modificaciones legislativas o de las políticas que puedan venir inspiradas por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en ningún caso vienen obligadas ni compelidas por ninguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, no existe ninguna razón para la preocupación en ningún Estado miembro. Ninguno está obligado a modificar ni su legislación ni sus políticas públicas como consecuencia de una sentencia concreta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, ni Italia, ni ningún otro país tiene por qué adoptar ninguna regla de carácter general como consecuencia de esa sentencia. Pero, por último, se ha invocado la subsidiariedad. Y tenemos que decir que la subsidiariedad es una regla del Derecho europeo que no tiene ninguna aplicación en este caso, porque es completamente ajena en su concepción y en sus aplicaciones a este caso. Creo que, incluso, puede invocarse una regla de Derecho europeo que permite posponer una votación en el caso de que existan dudas con respecto de la pertinencia de un voto que no tenga que ver con asuntos que conciernan a este Parlamento Europeo, como, a mi juicio, es el caso. Por tanto, me parece que es un debate que, aunque legítimo, es un debate seguramente desenfocado que no necesita ningún pronunciamiento de alarma ni, muchísimo menos, de protesta ni de revocación de la sentencia que ha sido dictada por un tribunal de justicia que no es una institución de la Unión Europea.